Madame la Présidente, le Parlement n'accepte pas cet accord. Ce sont les mots enfin énergiques de l'article 3 que nous allons voter ce matin. Bien sûr, la solidarité des pays européens était attendue face à cette crise historique, et pourtant ce plan de relance apporte à une vraie question de mauvaises réponses. Réponses par un endettement commun de l'Union européenne. Certains, nous l'avons entendu, chantent déjà un moment historique. L'épidémie dont nous sortons, avec son cortège de deuils, et la crise économique inouïe qui est devant nous devraient pourtant nous obliger à ne pas nous réjouir. Personne ne devrait avoir le droit de faire de cette tragédie, une occasion inespérée pour ressusciter de vieilles d'illusions auxquelles les citoyens de nos pays ont déjà plusieurs fois dit non. Que diront ils quand ils découvriront que ce plan de relance est en réalité un saut fédéraliste qui ne disait pas son nom et auquel ils n'ont pas consenti quand ils se rendront compte que cet emprunt inutile, car nos pays peuvent aujourd'hui accéder facilement aux marchés, comporte des contreparties dont nos gouvernants se gardent bien de leur parler quand les futures générations devront rembourser une dette ironiquement contractée en leur nom, sans que personne ne sache aujourd'hui comment la restituer? Pour arracher cet emprunt commun, nous avons paradoxalement sacrifié toute l'Europe dont nous avons vraiment besoin. L'autonomie alimentaire n'a jamais été aussi cruciale, et la politique agricole baisse de 40 milliards les crises qui se dessinent rendent notre indépendance stratégique essentielle, et le Fonds européen de défense est divisé de moitié la transition écologique voit son financement baisser de 30 à 10 milliards, et alors même que l'épidémie a révélé nos faiblesses, la recherche européenne baisse de 13 milliards et le programme de santé passe de 9,5 à un milliard d'euros. Un vrai accord historique aurait consisté, au lieu de s'enthousiasmer parce que nous avons réussi encore à creuser nos dettes, à préparer notre avenir en réorientant en profondeur les politiques de l'Union européenne pour pouvoir nous rendre plus forts, à adapter nos politiques de la concurrence pour reconstruire notre industrie ou bien à décider enfin de cette taxe carbone dont personne n'arrive à aboutir à une véritable effectivité aux frontières du marché unique, au lieu de repousser encore ce débat. Cela seul permettrait une vraie relance européenne, et c'est à cela que notre Parlement doit s'atteler aujourd'hui.